Frau Ratspräsidentin Tuppurainen, ich will Sie einmal persönlich ansprechen, weil ich weiß, mit wie viel Verve, mit wie viel Engagement Sie diese Agenda vorantreiben. Ich glaube, Sie tun gut daran, diesen europäischen Gipfel sehr sorgfältig vorzubereiten.

Wir brauchen Haushalte für gute Arbeit, für saubere Umwelt, Haushalte, die zeigen, dass wir Energie erzeugen können, ohne diesen Planeten zu ruinieren, Haushalte, die uns mobil machen, ohne dass unsere Städte krank werden und ohne dass wir die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger ruinieren, Haushalte, die jeden mitnehmen und jedem eine Chance geben, im Beruf wie in der Gesellschaft mitzutun und den eigenen Beitrag mit Ertrag zu einer besseren Gesellschaft insgesamt in der Europäischen Union zu leisten. Diese Agenda der Nachhaltigkeit muss dringend umgesetzt werden. Wir sind im Verzug, denn wenn wir nicht liefern, wenn die Europäische Union nicht liefert, wenn wir nicht eine Führungsrolle in der Welt übernehmen, dann werden wir auch die Freunde in den Vereinten Nationen enttäuschen, die insbesondere auf uns setzen, weil wir ein führender Akteur sein müssen in diesem großen Transformationsprozess, der uns in dieser Welt

Es wird Ihre zentrale Aufgabe werden in den nächsten Jahren viel Glück dafür! Sie haben zu Recht erwähnt, wie viele Investitionen es benötigt, damit wir das schaffen. Ich glaube, wir können den Mitgliedstaaten helfen, Courage zu bekommen, indem wir die Ziele in der Tat in unseren Arbeitsvorhaben festschreiben, in die Nachhaltigkeitsagenda einbringen und sie auch im Europäischen Semester in den nächsten Schritten verbindlich machen.